Jediný svedok vraždenia, týrania a znásilňovania dvadsaťpäťročný Eritrejčan Solomon, ktorý unikol zo zajatia únoscov, je vážnou hrozbou pre zločinecký gang obchodujúci s ľuďmi a ľudskými orgánmi svojich obetí, a preto je potrebné urobiť všetko na jeho ochranu a

Vážená pani komisárka, všetkým nám Európskej únii, Egyptu, Izraelu, ale aj celému civilizovanému svetu záleží na tom, aby sme toto zverské dianie na Sinaji čo najskôr zastavili a zločincov postavili pred súd.